Madame la Présidente, chers collègues, nous ne voterons pas un traité dont nous estimons qu'il n'est pas bon pour l'Union européenne, qu'il n'est pas bon pour la France et qu'il n'est pas bon pour le Viêt Nam.

Depuis des années, nous soulignons les dangers de la dépendance stratégique à l'égard de sources d'approvisionnement situées à des milliers de kilomètres et où, en dépit de nos belles intentions, nous ne contrôlons rien réellement. Et depuis des années, nous dénonçons aussi les ingérences dans les affaires intérieures de pays souverains auxquelles donnent trop souvent lieu les traités de libre échange. Voilà pourquoi nous ne signerons pas ce traité, parce que nous pensons que le XXIe siècle tourne la page du libre échange et de la globalisation.